að hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir sem jafnframt er eftir því sem mér skilst jafnréttisráðherra að minnsta kosti ef formennska hennar í ráðherranefndinni um jafnréttismál er lögð til grundvallar

kærunefnd jafnréttismála sem þáverandi félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir sjálf skipaði fyrsta maí tvö þúsund og átta komst að þessari niðurstöðu eftir mjög vandlega yfirferð þessi sami þáverandi félagsmálaráðherra lagði fram og fékk samþykkt ný jafnréttislög árið tvö þúsund og átta þar beitti ráðherrann sér sérstaklega fyrir því að herða lögin herða viðurlög gera kærunefnd jafnréttismála hærra undir höfði en áður tíðkaðist og gera úrskurði hennar bindandi þetta hefur nefnilega verið aðferðafræði þessa hæstvirtur ráðherra til að ná markmiðum sínum vill hún leggja upp með skyldur á fólk og fyrirtæki og herða viðurlög ef lögum er ekki fylgt en það á kannski ekki við um ríkisstjórnina sjálfa og ráðherra hennar eins og við höfum nú dæmi um af hverju skyldi það vera af hverju voru ný jafnréttislög sett árið tvö þúsund og átta því verður best lýst með hennar eigin orðum í framsöguræðu með málinu með leyfi forseta jafnréttismál eru mannréttindamál en þeim er sýnd fullkomin óvirðing ef eftirfylgni með þeim er virt að vettugi eða sett margfalt neðar í forgangsröðina um virkt eftirlit en til dæmis samkeppnis eða fjármálalöggjöfin hæstvirtur ráðherra sagði enn fremur ég er sammála síðasta ræðumanni um að jafnrétti er þjóðarnauðsyn en ég vil jafnframt minna háttvirtan þingmann á það að það eru nær fimmtíu ár síðan sett voru jafnréttislög sem ekki hefur verið farið eftir þegar kærunefnd úrskurðar brot á jafnréttislögum er úrskurði kærunefndar ekki einu sinni fylgt eftir þetta sagði hæstvirtur ráðherra í framsöguræðu sinni þessu ætlaði þáverandi hæstvirtur félagsmálaráðherra að breyta og bæta þegar hún hafði tækifæri til gera úrskurði kærunefndarinnar bindandi fyrir málsaðila í stað álitsgerða áður færa framkvæmdina nær því sem hún er á öðrum norðurlöndum þess vegna frú forseti eru viðbrögð hæstvirts ráðherra í besta falli að minnsta kosti unarverð hún beitir fyrir sig faglega skálkaskjóli mér taldist til að í tíu mínútna ræðu hæstvirts ráðherra hafi orðið faglegt komið átta sinnum fyrir það að segja að hlutir séu faglegir gerir þá ekki endilega faglega það kallast innstæðulausar yfirlýsingar í yfirlýsingu forsætisráðuneytisins í gær sagði ráðherrann hafði engin afskipti á málinu nema leggja áherslu á að hæfasti umsækjandinn væri skipaður og að jafnréttislögum væri framfylgt frú forseti hvað erum við þá að gera hér jú það er mat kærunefndar jafnréttismála að þetta ráðningarferli hafi nefnilega ekki verið faglegt þótt það hafi verið sagt átta sinnum hérna áðan þvert á móti segir kærunefndin í sínum úrskurði að lög hafi verið brotin kærunefndin fór yfir öll rök í málinu og það er mjög aumt þegar hæstvirtur forsætisráðherra reynir að gera lítið úr úrskurði kærunefndarinnar sem hún sjálf barðist fyrir að yrði bindandi og sem hún skipaði sjálf kærunefndin tekur sérstaklega fram í úrskurðinum að þetta hafi tekið langan tíma vegna umfangs málsins og vegna mikillar gagnaöflunar grípum aðeins niður í úrskurðinn með leyfi forseta hvorki liggja fyrir nákvæm gögn um það hvernig umsækjendur svöruðu einstökum spurningum né önnur greinargóð gögn um það hvernig svörin voru metin hefði slík greining þó verið mjög mikilvæg sérstaklega þegar höfð er hliðsjón af því að í sumum tilvikum gengur einkunnagjöf fyrir hæfnisþætti í berhögg við hlutrænar upplýsingar sem liggja fyrir í málinu þetta hljómar mjög faglega það segir enn fremur vegna skorts á gögnum hefur kærunefndin takmarkaðar forsendur til að leggja sérstakt mat á þetta hljómar líka mjög faglega kærunefndin segir í raun með úrskurði sínum að ekki hafi verið faglega staðið að málum því að ef það hefði verið gert hefði niðurstaðan orðið önnur það er úrskurðurinn

til hvers að fara yfir málin með rýnihópi hlutlausum rýnihópi úr háskólasamfélaginu ef það á ekkert að fara eftir ef ráðherra telur að það þurfi ekki að bæta eitt eða neitt af því að faglega hafi verið staðið að málum hljóta ekki viðbrögð allra sem fá á sig úrskurð hér eftir um að hafa ekki farið að þessum lögum þau hljóta að verða rök þessara aðila að víst var staðið faglega að málum þetta verður niðurstaðan eftir þetta ferli

staðið að málum virka sem sagt ekki lögin sem hæstvirtur félagsmálaráðherra þáverandi barðist svo mikið og setti og lagði fram ég hélt að hæstvirtur ráðherra ætlaði að breyta heiminum en hún vísar í svona var þetta gert við erum að gera þetta öðruvísi en það er óvart líka ekki alveg í lagi hvað ætlar hæstvirtur ráðherra þá að gera í framhaldinu hvað ætlar hæstvirtur ráðherra að læra af þessu hvernig væri að byrja á því að fara eftir lögunum hæstvirtur ráðherra hefur tvo kosti í stöðunni samkvæmt lögunum sem hún sjálf setti að greiða kæranda skaðabætur eða sækja málið fyrir dómstólum hvora leiðina ætlar ráðherra hæstvirtur að fara útilokar hæstvirtur ráðherra að fara með málið fyrir dómstóla við þessari spurningu vil ég fá skýrt svar alltaf skal þessi ágæti ráðherra og þessi hæstvirt ríkisstjórn deila við dómarann við vorum í atkvæðagreiðslu hér um hæstaréttarsniðgöngu rétt áðan það er reyndar önnur leið í boði og það er sú leið að hæstvirtur ráðherra taki nú sjálfa sig á orðinu frá því að hún var hér í stjórnarandstöðu og taki pólitíska ábyrgð ritstjóri fréttablaðsins kallaði þetta skólabókardæmi um tvöfalt siðgæði ég leyfi mér að taka undir það ég hvet hæstvirtan forsætisráðherra til að íhuga vel sín orð í fyrndinni